Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission européenne, cher José Manuel Barroso, Monsieur le Président du Conseil, je ne m'habituerai jamais à ce que le Président du Conseil européen ne participe pas à nos réunions préparatoires du Conseil européen.

Nous avons beaucoup d'instruments qui sont inutilisés. Je me demande si le moment est vraiment venu de proposer des idées, telles que celles qui figurent dans le rapport du Président du Conseil européen. Après l'échec du traité constitutionnel, nous avons le traité de Lisbonne, le traité de stabilité et de coordination de la gouvernance, en cours de ratification auprès des États membres, le mécanisme de stabilité

Ils veulent l'Europe des résultats! Ils ne veulent pas tout un tas de considérations et de discours auxquels ils n'entendent rien! Schengen ne marche pas! Les douanes, les frontières extérieures, l'immigration légale, le service européen pour l'action extérieure avec nos diplomaties nationales, le commerce international avec la réciprocité, la convergence sociale, des SMIC encore à 400 euros c'est une honte dans les anciens pays communistes. Les supervisions des établissements de crédit, bien sûr, mais également des assurances, de l'audit, de la chimie, du bâtiment, de la politique industrielle et de recherche...

vous en prie, l'Europe des résultats!

Quel est le lien avec le cadre financier de l'Union européenne?

L'article 9 du protocole propose une coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Le moment est venu que cette concertation s'organise pour que la voix des citoyens puisse être entendue auprès des chefs d'État qui ne sont pas seuls dans l'Union européenne.